Predsednik, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem poslankam in poslancem, ter seveda našim gostom iz vrst vlade. Zdaj, za začetek bi mogoče bilo prav, pa to vsi vemo, da vseeno ponovim, da vemo, na kake načine se sprejemajo proračuni, ker smo že nekaj let zraven, naj bo to na državni ali lokalni ravni. Vedno bo rekla opozicija, da proračun za določeno leto ni razvojno naravnan, kar ima vso legitimno pravico, in tudi jaz bi si želel, da bi mogoče bil tudi kaj boljše, razvojno naravnan. Proračun v letu dva tisoč dvajset namenja devetsto štirideset milijonov dvesto oseminpetdeset tisoč devetsto triintrideset evrov za pokojnine oziroma pokojninsko blagajno. Zakaj to omenjam? Ker moja razprava bo v glavnem temeljila ravno na na tem področju. Še preden pa bi nadaljeval, no, pa bi moral povedati nekaterim, ki so govorili, da se da, da se pokojnine dvigujejo z usklajevanjem - ne, spoštovane kolegice in kolegi. Pokojnine se ne dvigujejo, samo samo se usklajujejo. In seveda z usklajevanjem držijo neko določeno predhodno raven. Naš pokojninski sistem, pa to smo že večkrat v tej dvorani tudi povedal, je dokladni. In seveda v njega plačujejo ljudje za medgeneracijsko z, za medgeneracijsko pogodbo oziroma obstaja medgeneracijska pogodba. Glede na to, da je v preteklosti ta prispevek s strani delodajalcev in delojemalcev bil na isti ravni, seveda, to od leta tisoč devetsto šestindevetdeset več ni. Delodajalci plačujejo v pokojninsko blagajno petnajst cela dvainštirideset odstotkov, so plačevali, zdaj pa plačujejo osem petinosemdeset. Delojemalci pa plačujejo, se pravi, delavci, tisti, ki smo zaposleni, pa petnajst cela dvainštirideset odstotka. Zato je seveda tudi luknja, ki je nastala v pokojninski blagajni, tudi posledica tega, ker se ne plačuje v enakem znesku tako delodajalci kot tudi delojemalci. Za leto dva tisoč dvajset sem že omenil, kateri znesek, potrebujemo v pokojninski blagajni, da bomo lahko oziroma da bodo lahko izplačali pokojnine na tej ravni, kot sem malo prej že tudi omenjal. Ne smemo pa pozabiti, da smo v najtežjih časih, pa naj bo to primerjava z letom dva tisoč trinajst, morali v pokojninsko blagajno iz državnega proračuna dati milijardo petsto enaintrideset milijonov devetsto devetinosemdeset cela sedemsto sedeminsedemdeset evrov. Zakaj to govorim? Naslednje leto še nekaj več. Zaradi tega, da bom naprej povedal potem, kakšna nesorazmerja so znotraj delitve, te pogače med določenimi resorji. Slovenija je na neki način unikum, kjer delodajalci plačujejo, v pokojninsko blagajno manj kot delojemalci. Zaradi neustreznega usklajevanja pokojnin z rastjo plač in življenjskih stroškov so v zadnjih letih te močno zaostale in jih je v vsakem primeru potrebno hitreje usklajevati, kot se to počne tudi v proračunu za leto dva tisoč dvajset in leto dva tisoč enaindvajset. Zato ne morem ne morem razumeti, ne morem razumeti da je nastal tak pogrom, ko smo znotraj naše poslanske skupine predlagali en odstotek izrednega usklajevanja pri gospodarski rasti dva cela pet odstotka. To zadevo lahko nekako primerjam z ringom, kletko, kjer so borilne veščine, na tak način je izgledalo to, ko smo dejansko se pogovarjali o tej zadevi, da bi se pri dva cela pet gospodarski rasti pokojnine usklajevale za en odstotek. Na koncu se je potem preglasovalo oziroma odločilo na neki drugi način, da se ta sredstva delijo, da naj bi vsak dobil šest cela pet evra, na na mesec. Spoštovani šest cela pet evrov res ne predstavlja nekega denarja in jaz s tem nimam težav, da bi se na tak način razdelili, ampak prej sem že omenil, da je usklajevanje pokojnin, držanje ravni, pokojnin iz preteklega obdobja, ni pa to rast in seveda, glede na to, da so upokojencem v gospodarski krizi prispevali ogromno delež, verjetno največji delež k temu, da smo v recesiji dejansko zmanjševali pokojnine, da se pokojnine niso usklajevale in so zaostale za osem cela štiri procente. Če bo, če bi prišteli ta en odstotek, ki bi naj bil naslednje leto, upam, da bo, da se boste tako odločili, da nas boste pri tej zadevi podprli, potem pomeni, da bomo nekako prišli na raven pet, pet cela šest odstotka in seveda, naš interes je, da se ta raven čim prej zniža na nič odstotkov in da probamo to zadevo zaključiti, mogoče v dveh letih. Ampak če bomo šli s tako hitrostjo, kot to počnemo zdaj, se nam to tudi ne bo ne bo zgodilo. Razmerje med, pokojnino in neto plačo v Republiki Sloveniji je sledeče: sedeminpetdeset odstotkov v tem trenutku - če vam povem, da, je bilo v letu dva tisoč osem sedeminšestdeset odstotkov, da pa je bilo v letu tisoč devetsto dvaindevetdeset oseminsedemdeset odstotkov, povprečne, plače v Sloveniji. Še malo primerjave, to sem že, tudi pred kratkim govoril, da imajo v Avstriji povprečno pokojnino nekje tam okrog tisoč osemsto evrov, v Sloveniji pa jo imamo šeststo dvajset evrov. Zakaj to govorim? Da vam povem še eno primerjavo - delež, pokojnin v bruto družbenem produktu, je v Evropski uniji dvanajst cela šest odstotkov, v Avstriji je štirinajst cela pet odstotkov, v Sloveniji pa devet cela osem odstotka. Skrbi me delež, pokojnin v bruto družbenem proizvodu, ki pada, število upokojencev pa se nenehno veča. Leta tisoč devetsto devetindevetdeset jih je bilo štiristo šestinsedemdeset tisoč štiristo devetinštirideset, leta dva tisoč osemnajst pa šesto okrog šesto dvajset tisoč. Število upokojencev se je močno, dvignilo, za trideset odstotkov, potem ko je delež pokojnin, v bruto družbenem proizvodu se zmanjšal za devetnajst odstotkov. Pa naj razume, kdor hoče in ve. Jaz tega ne razumem. Pri nas je prisotno prepričanje, da so plače previsoke, v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji, enako velja tudi prepričanje, da je gospodarstvo bolj obdavčeno kot v primerljivih državah. Pa veste, to ni res. Celotna obdavčitev plač v Evropski uniji je triinštirideset odstotkov, v Avstriji petdeset odstotkov, zanimivo, v Sloveniji pa tudi triinštirideset odstotkov. Tako da to, kar govorimo, kar vam podjetniki, gospodarstveniki dostikrat očitajo, ravno to ne drži. Zdaj pa bi še mogoče rad povedal nekaj v zvezi z drugim področjem, to je okrog demografskega sklada. Ta demografski sklad ne bo dajal učinkov, tudi če bi ga imeli zdaj sprejetega prej kot za petnajst, dvajset let, ampak to je neobhodno potrebno, če želimo obdržati raven pokojnin za tiste, ki bodo takrat upokojenci. Ne gre, spoštovane kolegice in kolegi, za nas, ki smo oziroma vi, ki boste jutri upokojenci. Gre za tiste, ki bodo čez dvajset let upokojenci. In če tega ne bomo ustanovili, potem se nam lahko zgodi, da tista generacija potem tudi ne bodo imeli dostojnih pokojnin ali pa do morali reševati zadeve na neki drugi način. Radi bi nam nekateri prodali prazen žakelj. Mi se s tem ne soglašamo. Mi želimo normalen, normalno vrečo, kjer bo tudi določenega kapitala v tej, v tej vreči. Ne moremo pa pristati, da bi nas nekdo rad, nagovoril za neke zneske nekih dividend, to ne gre. Če ne bo žaklja, ne bo rešitve, in če ne bo rešitve, bodo velike težave za dvajset let. Pa še nekaj okrog demografske, oziroma, oprostite, dolgotrajne oskrbe. Jaz mislim, da govorimo že dva, tri mandate o, o, o dolgotrajni oskrbi. Vsi dobro vemo in čutimo, da to področje za to področje moramo najti ustrezno ustrezno rešitev. Ogromno starejših ljudi, posebej s podeželja, želi preživeti svojo jesen življenja čim dlje časa doma, ampak niso sposobni zagotavljati osnovnih življenjskih funkcij. In zagotavljanje osnovnih življenjskih funkcij dejansko potrebujejo pomoč. In ravno to je tisto vprašanje, o katerem govorimo pri dolgotrajni oskrbi. Največji, največji problem pri tem pa so penezi, kak bi rekel kolega Trček, penez ni oziroma ne vemo jih najti oziroma nočemo jih najti, nočemo najti ustrezne rešitve. Pri tem bomo morali vsi sodelovati, tu ne moremo se zanesti samo na en vir, more biti ustrezno število virov, da bomo do tega prišli. Zato vsi skupaj probajmo pritisniti na tiste, ki so na tem področju, imajo nalogo, da to pripravijo, ne pa da si pošiljajo enkrat z enega ministrstva na drugo ministrstvo in kdaj bo, bo. S tem se jaz ne ne soglašam. Zato bom rekel tudi še na koncu to. Vsi tisti, ki govorite, ne, da, si ne morejo starejši ljudje privoščiti nastanitve v domovih za starejše. Res je, ker niti prostora ni, to je velika žalost, ne. Včasih govorimo o mladostnikih, pa mladih ljudeh, kar je tudi pravilno, in o njihovih stanovanjskih vprašanjih je tudi pravilno, a istočasno se moramo pogovarjati tudi o tem, da starejši rabijo prostora v domovih starejših in jim moramo tudi to zagotavljati. Na žalost dvatisočpetega leta je bil zgrajen, dom, starostnikov v zadnji v Sloveniji. S štirimi, petimi milijoni lahko zgradimo samo en dom, to je to je tista realnost. In na tem področju moramo v prihodnosti narediti določen premik. Ali bomo delali te zadeve z rebalansi ali bilo na kak način, na določeni tem področju, na tem področju mora narejen biti ustrezen premik, ampak noben, noben od naših starostnikov pa ne bo ostal brez namestite v domovih. Če nima dovolj svojih sredstev, se ve, po kakšnem vrstnem redu, je treba dati dodatek, prispevke. Če pa ne zmorejo tisti, pa niso sposobni tisti, ki, ki bi svoje starše morali preživeti, pa tu nastopi lokalna skupnost in da ustrezni denar za doplačilo namestitve starostnikov. Tako to drži in jaz mislim, da mi nekateri celo prikimavajo, to se pravi, da sem povedal točen podatek. Hvala lepa.